Die öffentlichen Aufträge machen fast 20 des Bruttosozialprodukts in Europa aus.

Und mit diesem neuen Legislativwerk bringen wir es fertig, dass die besser genutzt werden, vor allem besser genutzt werden in Richtung mehr Umweltschutz, weniger Lohndumping, Fair Trade und vor allem auch für Innovationen. Für mich sollen öffentliche Aufträge ein Motor sein für die Innovation in Europa, damit wir neue Produkte, neue Prozesse in öffentlichen Aufträgen testen können und ihnen damit auch den Weg in die Märkte hinein ebnen. Das ist für die europäische Wirtschaft ein essenzielles Element, und es ist super, dass wir hier einen politischen Konsens hatten, um vom Billigsten wegzugehen auf den Gesamtlebenszyklus und dadurch den besseren Produkten

Jetzt geht es natürlich darum, dass wir diese Bürokratie, die natürlich immer noch da ist, so klein halten wie möglich. Deshalb brauchen wir Regierungen, die nicht nur administrativ die Voraussetzungen schaffen, sondern auch gezielt in Weiterbildung und Ausbildung investieren.

Ich persönlich bin froh, dass sich Millionen Bürger mobilisiert haben. Und es geht auch ein Dankeschön an die 5000 luxemburgischen Bürger, die mitmobilisiert haben in Right2Water gegen diese Idee, die doch irgendwie im Raum stand, Wasserversorgung zu privatisieren.